Leider hat das Land bis heute nicht wirklich Grund unter die Füße bekommen.

Es macht Schlagzeilen in erster Linie durch Armut und schreckliche Naturkatastrophen. Und erst in den letzten zehn Jahren ist es gelungen, Schritt für Schritt einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen und diesem Land einen guten Weg in die Zukunft zu ebnen. Aber dieser gute Weg wird in die Irre führen, wenn er nicht gepflastert ist mit Demokratie und Rechtstaatlichkeit statt mit Propaganda. Dieses Land muss tatsächlich zu demokratischen Verhältnissen finden, wenn es eine Zukunft haben will auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Man kann nicht Billigarbeiten in ein Gefängnis auslagern, sondern nur in eine Demokratie, wenn es nachhaltig sein soll.